Myslím si, že ten dokument vychází z velmi dobrého základu. Myslím si, že vedle toho, že tam popisuje reálně situaci, tak navrhuje některé nápady na zlepšení toho systému. Zaznělo zde mnohokrát, my nejsme spokojeni s tím, jak funguje. Pokaždé, když jezdíme do Francie, tak je poměrně trapná kontrola pasů tady ve Štrasburku. Myslím si, že každý, kdo jí prochází, si musí ťukat na hlavu, protože to není způsob, jak zabránit útoku nebo zvýšit bezpečnost občanů. Myslím si, že nikdo si nemyslí, že tato kontrola zabrání jakémukoliv teroristovi, aby se do Štrasburku dostal. Já si myslím, že v rámci schengenského prostoru nám chybí vymahatelnost práva, a to je i to, co je v té zprávě popsáno. To, aby opravdu všechny členské státy skutečně dodržovaly to, co mají, a aby to opravdu neobcházely, ať už formou zmiňovaných zlatých víz nebo formou různých pasů, které dávají občanům třetích zemí.